Mit Abbruch der transpazifischen Partnerschaftsverhandlungen durch Trump im Januar dieses Jahres ergibt sich natürlich eine handelspolitische Nische für die Union, und die sollte natürlich auch genutzt werden.

ergibt sich hier eine Brückenfunktion, die ebenfalls vorteilhaft sein könnte.

Zum Beispiel wird festgehalten, dass durchsetzbare Zusagen im Bereich der Energie aber auch staatseigener Unternehmen als solches wichtig sind, und das lässt natürlich sehr viel offen. Weiters Eine große Sorge ist natürlich die Flut der landwirtschaftlichen Produkte, die in Australien und Neuseeland erzeugt werden und die natürlich auch importiert werden sollen, und schließlich die umstrittenen Schiedsgerichtsabkommen, die wieder in diesem Mandat drinnen sind, was natürlich nicht nachvollziehbar ist.